Vorige week had ik een Vlaamse start up op bezoek die zich specifiek toelegt op de digitalisering van de gezondheidszorg.

Dit zijn voorbeelden die mij overtuigen van de meerwaarde van de digitalisering van de gezondheidszorg.